Natürlich müssen wir als Europäische Union solidarisch sein.

Das sind nämlich auch nicht wenige. Das, was aber hier jetzt geschieht und wir haben viele Lager besucht das ist eine Frechheit, das ist vollkommen unmenschlich.

Denen wollen wir nicht helfen.